Herr Präsident! Wir als Grüne glauben, dass ein Investitionsabkommen mit China durchaus Chancen bietet, wenn man es richtig anpackt, aber eben auch nur dann. Und dazu haben wir fünf zentrale Forderungen Wir sind zum einen gegen die Aufnahme von Investor Staat Klagen. Um noch einmal deutlich zu machen, worum es hier eigentlich geht Ausländische Investoren können nationale Gerichte umgehen und vor internationalen Schiedsgerichten klagen, die jeglicher Transparenz und demokratischer Kontrolle entzogen sind. Die Definitionen zur Verletzung der Rechte von Investoren sind so vage gehalten, dass sich praktisch gegen alle Entscheidungen klagen lässt. Das betrifft z.

Entweder müssen dann die Staaten eine hohe Entschädigung zahlen, oder sie nehmen die Regulierung zurück. Damit unterwandern Investor Staat Klagen die demokratische Entscheidungsfindung von Staaten. Warum wollen wir ausländischen in dem Fall chinesischen Investoren erlauben, gegen legitime, demokratisch getroffene Entscheidungen in der EU zu klagen, die im Interesse der Allgemeinheit getroffen wurden? Gerade wird die deutsche Regierung wegen des Atomausstiegs, der von einer breiten parlamentarischen und gesellschaftlichen Mehrheit getragen wird, vor einem internationalen Schiedsgericht verklagt. Es gibt unzählige solcher Beispiele.

Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen daher, unserem Änderungsantrag dahingehend zuzustimmen. Der Schutz von Investoren darf nicht über das Allgemeinwohl gestellt werden. Wir finden, dass ein Abkommen zwischen der EU und China eine Chance bietet, was Menschenrechte und Sozialstandards angeht. Die bilateralen Investitionsabkommen zwischen China und den Mitgliedstaaten haben größtenteils keine Nachhaltigkeitskapitel. Wenn wir es da schaffen, verbindliche aber es müssen eben auch verbindliche sein Regeln hineinzubekommen, dann kann das wirklich den Dialog mit China in diesen Bereichen stark fördern. Wir wollen auch eine Klausel, die festschreibt, dass geltende internationale Konventionen von Menschenrechten und Arbeitnehmerinnenrechten sowie der Umwelt über den Schutzrechten der Investoren stehen. Wir sind nicht gegen Handel, aber wir denken auch Wir müssen eine klare Wertehierarchie schaffen. Und der Schutz der Investoren geht da eben nicht vor. Wir finden auch, dass strategische Sektoren, die dem Allgemeinwohl verpflichtet sind, vom Marktzugang ausgenommen werden können.